Susțin decizia Comisiei Europene, prin care se concretizează angajamentul manifestat de ani de zile privind eliminarea vizelor pentru persoanele din regiunea Balcanilor de Vest. Însă consider că cetățenii Republicii Moldova trebuie să se bucure de aceleași drepturi privind libera circulație în UE cât mai curând. Uniunea Europeană trebuie să dezvolte în continuare politica ușilor deschise față de aceste țări, iar eliminarea vizelor este un pas important pe drumul integrării europene a acestor popoare. În completarea acestei decizii, care va duce la dezvoltarea oportunităților de afaceri transfrontaliere și a libertății de circulație a persoanelor, instituțiile europene trebuie să aibă în vedere programe culturale și educaționale care să facă cunoscute valorile europene în aceste țări. În acest context, asigurarea securității frontierelor și combaterea infracționalității internaționale trebuie să constituie în continuare o prioritate. În final, doresc să reafirm că România nu a recunoscut independența Kosovo.